Ministrica, magistrica Ksenja Klampfer, izvolite. Hvala lepa za besedo. Glede, kadrovske problematike v centrih za socialno delo bi, želela podati še nekatere informacije. in sicer, kot veste, smo v mesecu januarju, s sindikatom SINCE sklenili poseben dogovor o dodatnih kadrovskih okrepitvah na centrih za socialno delo, in sicer konkretno za triinsedemdeset zaposlitev, ki bodo, računamo nekako, se, zapolnile v že v, pred, pred poletjem, torej nekje, meseca junija, julija dva tisoč devetnajst, če konkretno povem, naredili smo, kadrovsko, oceno kadrovske situacije po posameznih centrih za socialno delo in ugotovili, da so centri zelo različno kadrovsko, podhranjeni ali okrepljeni. in na tej osnovi smo tudi naredili ta kadrovski razrez in tale trenutek lahko povem, da, bo po novem kadrovskem razrezu kar sedem centrov za socialno delo od šestnajstih imelo kadrovsko zasedenost večjo, kot je devetdeset procentov. najbolj, seveda sta kadrovsko podhranjena največja centra za socialno delo, to je CSD Ljubljana in pa CSD Maribor in tudi ta dva bosta po, novi, kadrovski dodelitvi, kadrovsko okrepljena, in sicer nad, osemdeset procentov, in sicer CSD Ljubljana štiriinosemdeset procentov in pa CSD Maribor dvainosemdeset procentov. po tem, kadrovskem, razrezu bo povprečna kadrovska zasedenost centrov za socialno delo sedeminosemdeset-, procentna. kot rečeno že, uvodoma, učinke reorganizacije bomo spremljali, učinke informatizacije bomo spremljali in na tej podlagi potem tudi v prihodnje, se odzivali na kadrovske potrebe centrov za socialno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ...